Paní předsedající, já se jako navrhovatel výboru DEVE nacházím ve zvláštní situaci, protože ten výbor přijal opačné stanovisko, než jsem já jako zpravodaj navrhoval. Výbor se přiklonil k zamítavé pozici vůči této dohodě. Já jako navrhovatel jsem k ní byl shovívavější, ale samozřejmě mi nezbývá než stanovisko většiny výboru respektovat. Musím k tomu dodat přece jenom několik poznámek. Myslím, že v tomto Parlamentu v tuto chvíli existuje jasná většina, která tu dohodu prostě chce shodit ze stolu, ať už z jakýchkoliv důvodů. Já musím označit za přece jenom poněkud nelogické, že se Parlament nerozhodl počkat na stanovisko Evropského soudního dvora na slučitelnost této dohody s evropským primárním právem. Upřímně řečeno tomu nerozumím a považoval bych to za daleko logičtější. Beru realitu takovou, jaká je, stejně jako výbor DEVE se přiklonil k tomu zamítavému stanovisku, mně jako navrhovateli nezbývá nic jiného, než toto stanovisko tady reprodukovat.